Ja, in der Tat, auch der Norden Italiens und auch die Region, aus der ich komme ist in den letzten Wochen von schweren Unwettern heimgesucht worden. Das nur ein Jahr, nachdem das Sturmtief Vaia genau über die gleiche Region gezogen ist und es zum Glück auch mit Unterstützung des Europäischen Solidaritätsfonds gelungen ist, die gröbsten Schäden zu bereinigen. Nun ist es ja so, dass wir in den Bergen eigentlich schon gewohnt sind, mit extremen Wetterverhältnissen umzugehen, und auch wissen, was man dann tun muss. Man muss auch sagen Wenn es in den letzten Tagen gelungen ist, die Schäden etwas in Grenzen zu halten, dann ist das auch jenen Tausenden von freiwilligen Helfern den Feuerwehren, den Zivilschutzeinheiten zu verdanken, die Tag und Nacht gearbeitet haben und den Menschen wieder Strom und Wasser gebracht haben und versucht haben, die ärgsten Schäden in den Griff zu bekommen.

Ich denke, es ist auch Aufgabe der Europäischen Union, dafür zu sorgen, dass dieses Symbol Venedig diese ganz besondere Stadt wieder in Ordnung gebracht wird und die Schäden, die dort entstanden sind, auch behoben werden.

Die Bergbauern, die Menschen, die dort wohnen, sind nämlich dafür verantwortlich, dass das Land, dass die Gegend auch erhalten wird.